Ich finde das sehr positiv, und es ist auch schön, wenn jemand mit so konkreten Vorschlägen kommt wie Herr Lamberts, aber dass dies zur Widerrede führt und dass wir genau in die Richtung kommen, die wir in diesem Plenum gerne haben wollen, einen direkteren Dialog. Vielleicht geben Sie ihm nachher noch einmal kurz die Chance, dass er darauf eingehen kann.

Die große Bitterkeit bei der ganzen Angelegenheit besteht aber darin, dass genau die Banken, die da jetzt unterstützt worden sind, schon wieder neue Gewinne machen und teilweise wieder gegen gemeinsame europäische Interessen verstoßen. Das zum Thema Finanzmarkt.

Es ist sehr bedauerlich, dass wir da noch immer nicht die Fortschritte haben, die eigentlich seit Jahrzehnten möglich und notwendig wären. Es wäre in der Tat ein großer europäischer Mehrwert, wenn Bürger in meinem Heimatland Österreich, in Deutschland und in anderen Staaten auch nur so viel für Arzneimittel bezahlen müssten wie in anderen EU Staaten. Da sind Kartelle am Werk, da sind Großkonzerne am Werk. Ich denke, die Kommission hat die Möglichkeit und auch die Verpflichtung, da endlich tätig zu werden. Der zweite Aspekt ist der der Arzneimittelzulassungen. Da finden immer noch unnötige Versuche statt, sowohl Tierversuche sowie Versuche an Menschen. Da gibt es viele Doppelgleisigkeiten. In einem europäischen Binnenmarkt ist das eigentlich eine Angelegenheit des vorigen Jahrhunderts. Ich ersuche Sie nochmals, da intensiv tätig zu werden.